V Európskej únii univerzitné školstvo má bohaté tradície a štúdium na vysokých školách sa pre mladých ľudí stáva nielen otázkou spoločenskej prestíže, ale aj nevyhnutným predpokladom pre získanie dobrej práce. Súčasné hospodárske problémy nám však ukazujú, že štruktúra inštitúcii vysokoškolského vzdelávania nezodpovedá potrebám meniaceho sa trhu práce, čoho dôsledkom je vysoké percento absolventov vysokých škôl, ktorí si vo svojom odbore nevedia nájsť zodpovedajúcu prácu. Preto musíme vynaložiť viac úsilia na efektívne priblíženie sa vysokoškolských inštitúcií potrebám trhu práce, aby nimi ponúkaná štruktúra študijných odborov zodpovedala meniacim sa spoločenským a hospodárskym podmienkam. Podpora univerzitného a vysokoškolského vzdelávania zo strany štátov aj Európskej únie je potrebná, ale mala by byť určená iba tým inštitúciám, ktorých absolventi nachádzajú po skončení školy aj zodpovedajúce uplatnenie v spoločnosti.